Señora presidenta, la verdad es que este debate me parece oportuno porque ha habido un intento de falsificar la historia y, desgraciadamente, esto ocurre con mucha frecuencia. Esta misma mañana, en la Cámara, la señora Widdecombe, del partido del Brexit, ha dicho que el proyecto original de la Unión Europea era una asociación de libre cambio y que, si no hubiéramos avanzado en la integración, el Reino Unido seguiría con nosotros.

Pero este debate también pone de relieve que, cuando vemos la historia desde nuestra perspectiva nacional, siempre vemos las atrocidades que cometen los otros y tendemos a oscurecer las que han cometido nuestros antepasados. Por eso lo que necesitamos es una historia europea compartida, que ponga de relieve las tragedias y las cosas buenas que hemos hecho todos los europeos.